forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst nú strax á eftir að lokinni atkvæðagreiðslu um fyrsta dagskrármálið og er um aðbúnað og aðstæður á dvalar og hjúkrunarheimilum málshefjandi er háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson hæstvirtur heilbrigðisráðherra jón kristjánsson verður til andsvara hin síðari hefst klukkan tvö og er um vanda rækjuiðnaðarins málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristján l möller hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara